Jsem ráda, že se mnoho mých návrhů dostalo do zprávy, která působí velmi energicky a ambiciózně.

Zpráva se proto věnuje například asistenčním systémům pro řidiče, které výrazně zlepší bezpečnost silničního provozu, a vyslovuje se pro jejich montáž do všech nových aut. Moderní doba však přináší k tématu bezpečnosti na silnicích řadu významných otázek. Podle odborníků bude v roce 2020 na silnicích zhruba 10 milionů samořídicích aut. Zcela elementární otázkou tedy je, kdo by měl mít v takovém dopravním prostředku hlavní slovo auto či člověk? Jsem přesvědčena, že musí platit, že člověk je ten, kdo má nad vším hlavní kontrolu. Automatizace dopravy nemá sloužit k tomu, aby se z řidiče stal sluha, ale má být pánem, který využívá technologie ku prospěchu všech účastníků provozu. Přesto, že debaty nad touto zprávou připomínaly často sci fi romány, nemůže být pochyb o tom, že budoucnost bude odvětví dopravy měnit, a my jako Evropský parlament a jako Evropa musíme být připraveni. Když totiž v otázce bezpečnosti zaspíme, riskujeme lidské životy.